Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers collègues, il y a quelques jours, nous avons fêté, avec les présidents Buzek et Barroso, l'anniversaire des accords de Schengen. Ce soir, fort tard, nous posons une nouvelle pierre concrète concernant la préparation du projet de décision du Conseil. Nous passons de la réflexion à l'action et à la collaboration, ces conditions préalables et indispensables qui sont celles de la suppression des contrôles aux frontières avec la Bulgarie et la Roumanie et qui sont en voie d'être remplies au vu des premières évaluations. Ces deux pays doivent être bientôt, en effet, en mesure de garantir la protection et le traitement des données à caractère personnel. C'est une bonne nouvelle et cela entraîne l'intégration totale, dans le cadre de Schengen, de ces deux pays, ce qui contribuera à renforcer la sécurité et la prospérité, non seulement pour ces pays mais pour tout le continent européen. Je suis convaincue que cela permettra de combattre les problèmes de migration et d'immigration clandestine, de criminalité internationale et de toutes sortes de fléaux. Cela contribuera à réduire les risques. Deux observations très rapides...